Señora Presidenta, gracias a los colegas por sus amables palabras.

es un informe histórico que sentará un precedente en los futuros acuerdos. Este Parlamento está interesado y hará todo lo posible para cerrar un acuerdo en primera lectura. Es un momento clave como alguno de mis colegas ha dicho para la industria europea y la industria europea necesita nuevos incentivos y nuevos mercados que, sin duda, traerá este acuerdo. Pero también es un momento delicado para el empleo, y tenemos que garantizar el empleo en Europa y tenemos que garantizar que este acuerdo no perjudique a la industria europea, y, para eso, necesitamos una cláusula de salvaguardia fuerte

Insisto en que intentaremos alcanzar un acuerdo en primera lectura, pero hace falta mover ficha.